La crescita blu è una strategia in questo momento dell'Europa ed è però assolutamente insufficiente rispetto alla fase storica in cui viviamo. È un ottimo lavoro che dovrebbe introdurre e inoculare all'interno dei comportamenti della Commissione la vera e propria messa in piedi di un sistema di regolamenti. Occorre sostanzialmente cambiare il nostro rapporto con il mare. Il mare è una miniera nella quale fino ad oggi le comunità hanno prelevato, occorre che il mare diventi un grande campo da coltivare per le attività di pesca, per le attività del turismo, per le attività di acquacoltura. Occorre cioè avviare un vero e proprio processo regolamentare che parta dall'Europa e che costruisca all'interno dei singoli Stati membri dei veri e propri atti di pianificazione spaziale. Vedete, noi abbiamo la cultura dei piani regolatori generali che finiscono sul bagnasciuga, che considerano il mare un contenitore esterno, bene, noi dobbiamo fare in modo che le attività nel mare non siano più oggetto di scelte casuali, ma siano la costruzione di atti di pianificazione. Questo vale per il turismo, vale per i trasporti, vale per la pesca, vale per l'acquacoltura, vale per le piattaforme petrolifere non più una stagione di casualità, ma una vera e propria stagione di pianificazione.